Ta sveženj ukrepov, ki smo ga poslušali v predstavitvi danes, je sigurno korak v pravo smer in glede na omahljivost v preteklih mesecih sigurno pomeni več upanja pri zavarovanju tako imenovanih zunanjih meja. Predvsem se mi zdi pomembno, da ta nova agencija, karkoli že bo, bo imela dovolj sredstev, predvsem, da bomo znali tudi vplivat in usmerjat begunske tokove, da bo prišlo res do sodelovanja med državami članicami, in predvsem to, če bo ta akcija seveda učinkovita, bo prispevalo tudi k nečemu zelo pomembnemu to pa je, da pravzaprav namen zavarovanja zunanjih meja bo pomemben zato, da ne postavljamo notranjih meja. In če bomo dobro in učinkovito zavarovali ta zunanji del, brez seveda posegov v človekove pravice, lahko tudi države članice, ki zdaj postavljajo ograje, zidove, prepreke, te lahko tudi odpravijo.